Wir haben morgen die historische Chance, in Sachen Agrarpolitik die Weichen neu zu stellen. Das erste Mal ist das Parlament dabei! Und wir entscheiden hier über 40 des EU Haushalts. Und wenn wir 40 der Steuergelder auf den Weg bringen, um einen Sektor zu steuern, dann sollte das auch an Bedingungen geknüpft sein, und zwar an Nachhaltigkeitskriterien. Der Umweltausschuss, der größte Ausschuss dieses Hauses, hat dazu eine Stellungnahme verfasst. Leider ist die Stellungnahme des größten Legislativausschusses nicht ansatzweise im Kompromiss wiederzufinden!

Ein Parlamentsberichterstatter kann seinen Vorschlag, seinen Namen unter einem Bericht zurückziehen. Werden Sie, wenn bestimmte rote Linien überschritten sind, diesen Schritt gehen, dass ein Vorschlag zurückgezogen wird?